Je déplore l'absence d'une version linguistique autre qu'anglaise pour un document de plus de 300 pages envoyé à la dernière minute.

Ce rapport reste encore un long catalogue, c'est sans doute un exercice imposé. Il y a des choses positives, un certain nombre d'améliorations mais encore beaucoup d'efforts à faire. Quelques exemples encore beaucoup de deux poids, deux mesures dans les exemples cités, des prismes un peu déformants. Pourquoi ne pas parler des violations des droits de l'homme dans tous les pays d'Amérique du Sud? Pourquoi ne pas dénoncer les assassinats de syndicalistes au Mexique et en Colombie et l'impunité dont jouissent leurs assassins? Pourquoi ne pas dénoncer les discriminations à l'égard des Kurdes en Turquie?

Pourquoi ne pas accorder autant d'attention à la liberté de ne pas croire qu'à celle de croire? Les non croyants sont souvent les premières victimes des intégrismes religieux mais ils ne sont pas dans les statistiques. Enfin, les printemps arabes et l'exemple de la Tunisie.

Des millions d'avoirs benalistes sont toujours gelés parce qu'ils ont été prélevés sur des fonds publics. Et deux petits millions sont destinés au développement local, alors que c'est le cœur du problème et là où les besoins tunisiens sont les plus colossaux et que c'est la cause principale de la révolution tunisienne.